Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Vicepresidente Timmermans, caro Frans, siamo di fronte a un'emergenza globale che si manifesta nelle sempre più frequenti catastrofi climatiche che affliggono i nostri cittadini e i nostri agricoltori. C'è bisogno di un approccio comune e fortemente coordinato per affrontare questa sfida e l'ambizioso patto oggi presentato tra l'Unione e i suoi cittadini rappresenta senz'altro un incoraggiante assunzione di questa responsabilità. Tuttavia, senza una partecipazione convinta dei nostri agricoltori, qualsiasi prospettiva di mitigazione dei cambiamenti climatici diventa irrealizzabile. Gli agricoltori europei devono essere guidati e adeguatamente incentivati a fare un ulteriore salto di qualità nell'erogazione di servizi ambientali di cui possa beneficiare l'intera collettività. Invece, caro Frans, la proposta di riforma della PAC su cui stiamo lavorando delega agli Stati membri la pianificazione di una strategia che contrasti questa sfida epocale, di fatto una rinazionalizzazione dell'intervento europeo per le aree rurali. Per questo, caro Frans, serve una politica agricola più comune e più forte, perché questa possa essere davvero la chiave di volta per i cambiamenti climatici...